Garder le cap, c'est, assurément, se retrouver avec des prédictions macabres qui seront réalisées dans les mois qui viennent. Il faut, au contraire, changer de cap.

Mais cette aide humanitaire est, d'abord, très mal répartie, en ce qui concerne, en tout cas, l'aide bilatérale européenne, puisque la Grande Bretagne, à elle toute seule, fournit quasiment la moitié de l'aide bilatérale européenne. Mais nous avons des problèmes d'acheminement, parce que cette aide humanitaire passe, finalement, par un Croissant rouge syrien qui reste sous l'autorité du régime.

devez, non seulement, passer par des réseaux de passeurs mais, pire encore, acheter des faux passeports, parce qu'il est impossible, si vous avez un passeport syrien, d'arriver légalement, pour demander une protection, éventuellement temporaire, en Europe.

Pour terminer, je crois qu'il faut être très attentifs à ce qui se passe, aujourd'hui, en Turquie, aux négociations avec le PKK. Ce processus est fragile.